Ruim 80 van het zwerfafval dat op onze stranden wordt gevonden, bestaat inderdaad uit plastic en ongeveer de helft daarvan komt van wegwerpproducten. Zonder actie zwemt er tegen 2050 meer plastic in de zee dan vis.

We moeten voluit inzetten op een duurzaam en verantwoord beheer van plastic over de hele waardeketen heen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie en voor het klimaat, want we voorkomen CO2 uitstoot. Met elke ton plastic die we recycleren, halen we een auto van de weg. Essentieel is ook dat producenten voortaan meebetalen voor het opruimen van zwerfafval. 90 van de plastic drankflessen moet apart worden ingezameld en ook met de plastic sigarettenfilters binden we resoluut de strijd aan. Ik wil collega Ries en ook de andere leden van ons onderhandelingsteam van harte bedanken, ook de commissarissen voor hun gewaardeerde steun en voor het mooie resultaat.